Herr Kommissar, die Richtung stimmt, die Auswirkungen werden jedoch in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sein.

Die Vertragsbeziehungen sind dort durch die Satzung geregelt. Im Privatsektor gibt es eben bereits diese Lieferverträge. Leider können wir mit diesem Milchpaket grundlegende Probleme nicht lösen.

Da muss eine Regelung gefunden werden. Ein zweiter Punkt sind die Listungsgebühren, die Rabatte, die hier gewährt werden müssen.

Die Liefermengenregelungen sind nicht verbindlich, die Vertragsdauer mit der festen Preisbindung zwischen Molkerei und Handel muss geregelt werden.